Wygląda na to, że debata nie dała wystarczającej odpowiedzi na te dwa pytania. Podkreślę sam przegląd był przede wszystkim dlatego, że mamy gigantyczny wzrost samych domen i to tego najwyższego poziomu, czyli tych, które dominują i decydują o jakości funkcjonowania rynku informatycznego, informacji w tej materii. Ale jaki jest jego efekt? To jest najistotniejsze. Chcę podkreślić cztery punkty. Po pierwsze, usunięcie nieaktualnych wymogów prawnych, także administracyjnych, i sama aktualizacja przepisów. Po drugie, dalsze uwzględnienie i promowanie priorytetów Unii Europejskiej w świecie internetowym, bardziej skuteczne. Po trzecie, złagodzenie obowiązujących kryteriów kwalifikowalności dotyczących rejestracji domen. I po czwarte, na koniec, zniesienie zakazów dotyczących separacji pionowej, to jest przepisów wymagających ścisłego rozgraniczenia między organizacjami zarządzającymi nazwami domen, rejestracjami a podmiotami zajmującymi się ich sprzedażą.